Frau Präsidentin, Frau Kommissarin Bieńkowska! Die Finanzkrise hat uns gezeigt, dass eine starke Realwirtschaft und eine starke industrielle Basis wesentlich sind, um Wachstum und Beschäftigung zu schaffen. Länder mit einer starken industriellen Basis haben die Krise viel schneller überwunden als andere, und deshalb ist es auch umso wichtiger, eine ambitionierte und zukunftsweisende Industriestrategie zu entwickeln, eine Industriestrategie, die mittel und langfristige Ziele konkret festlegt und auch einen Aktionsplan mit Maßnahmen, wie diese Ziele umgesetzt werden können, dazu festlegt. Es bedarf dazu eines efforts der Kommission gemeinsam mit den Mitgliedstaaten, denn viele Faktoren, die die Wettbewerbsfähigkeit und die Nachhaltigkeit der Industriebeschäftigten beinträchtigen, sind dieselben. Es sind dies zu wenige Investitionen, Schwierigkeiten beim Zugang von Finanzmitteln und Märkten, hohe Energiepreise, hoher Administrations und Verwaltungsaufwand und, heute mehr als je zuvor, insbesondere im Bereich der Digitalisierung, fehlende Ausbildungsinhalte.

Die Kommission hat eine sehr wichtige Rolle, insbesondere was den Zugang zu Finanzierungsoptionen betrifft, neben Bankfinanzierungen auch den Zugang zu bankunabhängigen Finanzierungen Kapitalmarktunion ist das Stichwort. Auch bei der Handelspolitik es wurde schon angesprochen ist es ganz wesentlich, diese europäische Handelsstrategie in einem globalen Kontext zu sehen und auch den europäischen Unternehmen den Zugang zu sichern, Rohstoffversorgung zu gewährleisten ebenso eine gemeinsame Klima und Energiestrategie sowie eine digitale Strategie. Wenn wir das Ziel erreichen wollen, einen 20 igen Anteil am BIP der Industrie zu erreichen oder vielleicht mehr als 20 wie Sie es sagten, Frau Kommissarin sehr gerne. Aber dann muss es diesen gemeinsamen effort geben, dann brauchen wir diese gemeinsame Industriestrategie, und dann müssen alle die Kommission, der Rat und auch das Parlament an einem Strang ziehen.